Madame la Présidente, les puissances atlantistes et les pétromonarchies qui ont soutenu et armé les islamistes ne sont plus les maîtres du jeu en Syrie, et je m'en réjouis. L'heure est à la reconstruction et au retour des réfugiés chez eux.

Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, vient d'annoncer le retour en France de 130 autres combattants terroristes.

Quant aux convertis de chez nous qui n'ont qu'une seule nationalité, rétablissons pour eux la peine de mort ou le bagne.